Signor Presidente, la piccola agricoltura è spesso economicamente non profittevole e perciò sono molti i giovani, spesso figli di agricoltori, che sono costretti ad abbandonare le attività, a non continuarle, per sfuggire alla povertà. Ciò è ancora più vero in regioni come la Sardegna, che soffre di elevati costi di trasporto, legati alla sua condizione di insularità ma non soltanto la Sardegna certamente per cui le aree rurali sono ormai in via di abbandono e spopolamento. Questa tendenza, se non arrestata, potrebbe avere conseguenze drammatiche non soltanto sul settore agricolo, ma anche su altri settori ad esso collegati come il turismo, per i quali le tipicità culturali ed agroalimentari sono strategiche, conseguenze di cui l'Europa deve farsi carico.

Nelle prossime settimane valuteremo con molta attenzione gli atti che la Commissione si appresta ad adottare per dare attuazione a quelle misure.